Das tut natürlich auch meine EVP Fraktion. Aber der vorliegende Bericht geht weit über das eigentliche Ziel hinaus. Bestehende Gesetzgebung und interinstitutionelle Vereinbarungen werden ignoriert, der Schutz von Wettbewerbsverfahren, sensiblen und persönlichen Daten wird missachtet. Das verstößt unter anderem massiv gegen den Datenschutz, für den wir uns doch an anderer Stelle immer so sehr einsetzen. Sollen wir nun die Privatsphäre der Weltöffentlichkeit preisgeben? Genau diese Gefahr besteht mit dem vorliegenden Bericht, weil Verwaltungsvorgänge und Entscheidungen, die zum Beispiel ja auch Personalfragen umfassen, veröffentlicht werden sollen. Gleiches gilt für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und sensiblen Informationen im Rahmen von Zulassungsverfahren, Gerichtsverhandlungen und Wettbewerbsverfahren. Mit seinen schwammigen, unklaren, viel zu weit gefassten Definitionen erlaubt der Bericht den öffentlichen Zugriff auch auf derartige Dokumente. Denn als Dokument werden alle Daten und Inhalte definiert, die in irgendeinem Zusammenhang mit den Politiken, Maßnahmen, Entscheidungen aller Organe und Institutionen der EU stehen. Dazu zählen weitgehend auch vorbereitende, vertrauliche und geheime Dokumente sowie alle damit zusammenhängenden Informationen. Damit umfasst diese Definition eben nicht nur Dokumente, sondern Informationen. Auch Informationen aus laufenden interinstitutionellen Verfahren wie z.

aus informellen Trilogverhandlungen müssten veröffentlicht werden. Wissen Sie, Herr Berichterstatter, denn wirklich, was das bedeutet? Es bedeutet öffentlichen Zugang zum Verfahren! Es bedeutet öffentlichen Einfluss auf das Entscheidungsverfahren! Dann könnten wir doch gleich die Lobbyisten an den Tisch setzen und verhandeln lassen! Will das denn der Bürger? Ich kann es mir nicht vorstellen. Zusätzlich sollen dann auch noch Dokumente im Zusammenhang mit nichtlegislativen Verfahren veröffentlicht werden, Maßnahmen der internen Verwaltungsorganisation etc. Wo ist da das öffentliche Interesse? Oder würde es nicht vielmehr unsere Arbeit behindern? Dieser Bericht ist nicht im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger. Er würde eine Flut von nutzlosen Informationen herbeiführen.

Sie wissen das, Herr Berichterstatter, und im Grunde genommen arbeiten Sie damit gegen weitergehende Transparenz und gegen den Bürger.